Voorzitter, collega's, zowel met Juncker als met mevrouw Von der Leyen heeft de meerderheid hier in het Europees Parlement een burgerlijk aandoende figuur, het imago van degelijkheid en lichtjes aan de saaiheid grenzende grijsheid aan het hoofd van de Europese Commissie geplaatst.

De saaiheid moet verbergen dat mevrouw Von der Leyen aan het hoofd staat van een zeer links, globalistisch, mondialistisch, gecentraliseerd en centraliserend project in het teken van en ten bate van de multilateralistische staatsgodsdienst.